700 millones de mujeres, según la propia Unicef, se han casado a la fuerza en el mundo 250 millones de ellas menores de 15 años. Pero también me gustaría recordar el origen de la mayoría de estos matrimonios que, según todos los estudios realizados hasta hoy en día, está en la pobreza, es decir, en este sistema perverso que explota a los seres humanos, los países y sus recursos. Un sistema en el que estamos viendo que se practica de nuevo el esclavismo 36 millones de personas en el mundo viven en la esclavitud, según la fundación Walk Free.